Die Grundrechtecharta ist ein Kompass für unsere Arbeit, und es ist wichtig zu wissen, ob die Grundrechte eingehalten werden, wie sich die Situation in einzelnen Mitgliedstaaten darstellt und wie sich das alles im zeitlichen Verlauf entwickelt.

Herzlichen Glückwunsch! Mit Recht weist er auch auf die Rolle der Grundrechteagentur hin. Ihre Expertise sollte viel intensiver genutzt werden, nicht nur, wenn es um die Vorbereitung des jährlichen Grundrechteberichts geht, sondern auch als Expertengremium und bei der Erarbeitung legislativer Vorhaben.

Es ist wünschenswert, dass die Agentur in diesem Zusammenhang auch aus eigenem Antrieb tätig werden kann. Dazu bedarf es aber auch einer entsprechenden finanziellen und personellen Ausstattung.